Wobec stanu zasobów mórz i oceanów sprawozdanie to ma kluczowe znaczenie dla przyszłej wspólnej polityki rybołówstwa. To niezwykle ważne, aby standardy obowiązujące w Unii Europejskiej zaczęły obowiązywać na całym świecie. UE to największy importer produktów rybołówstwa, a to daje nam prawo do wdrożenia wymogów i zasad eliminacji nielegalnych połowów.

Nielegalne połowy to najczarniejszy element nieuczciwej konkurencji, degradujący środowisko naturalne oraz niszczący europejskie rybołówstwo.